Yo siempre he pedido que en nuestro país se cumpla estrictamente la Constitución por parte de todas las instituciones. Yo defiendo la Constitución en España.